A pesar de las diferencias existentes entre los Estados miembros y los grupos políticos, se ha logrado un buen equilibrio entre la prestación de servicios y la protección de los trabajadores desplazados, mejorando la situación que se vive en este momento y avanzando, así, hacia un mercado de trabajo europeo. En época de crisis y dificultades económicas y de empleo, la movilidad tiene que convertirse en una de las herramientas clave para combatirlas, y el desplazamiento de los trabajadores tiene que ser una forma segura de trabajar fuera de las fronteras nacionales que respete los derechos de los trabajadores y luche contra los denominados falsos desplazados. Por ello, la cooperación y asistencia mutua entre Estados miembros es uno de los logros más importantes, ya que facilitará la realización de controles e inspecciones, ayudará a detectar e investigar abusos e infracciones de las normas aplicables y, sobre todo, permitirá ejecutar de forma transfronteriza las sanciones que se impongan, algo que a día de hoy no era posible. Además, gracias al texto, se facilitará la implementación, aplicación y ejecución de la Directiva sobre trabajadores desplazados y se mejorará el acceso a la información sobre las condiciones de trabajo del país de acogida y sobre los acuerdos colectivos aplicables gracias a la web nacional única. En definitiva, lo que se pretende con esta Directiva es la protección del trabajador con independencia del Estado miembro en el que se encuentre. Y, por último, quisiera destacar la posibilidad que se ofrece a los Estados miembros de llevar a cabo las medidas de control que consideren adecuadas, dentro del marco del artículo 9, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fijadas.